Ostatnie wydarzenia w Kambodży, a przede wszystkim wybory, w których partia rządząca otrzymała sto procent głosów, czy rozwiązanie partii opozycyjnej jasno wskazują na bardzo smutną prawdę Kambodży nie możemy postrzegać w kategoriach państwa demokratycznego. W tym kontekście uważam, że nie wystarczą już wezwania rządu kambodżańskiego do przestrzegania demokracji i poszanowania zasad państwa prawa. Aby ochronić naród kambodżański przed rządami autorytarnymi i łamaniem praw człowieka, musimy sięgnąć po bardziej zdecydowane środki. Dlatego w pełni popieram decyzję o wstrzymaniu pomocy Unii Europejskiej na wsparcie wyborów.